Felszólalásában azt említette, hogy Magyarországon a kormány által kivetett különadók befagyasztották a hitelpiacot, és ezáltal a gazdaság visszaesését idézték elő.